Sappiamo ormai credo che abbiamo trovato tutti un punto d'incontro che dobbiamo agire su entrambe le direttrici, che qualche volta in passato abbiamo contrapposto. Da un lato, la ricerca di base e le eccellenze i dieci anni dell' European Research Council hanno celebrato un po' queste eccellenze e, dall'altro lato, tutto il tema dell'innovazione tecnologica.

Sarebbe importante che anche il Parlamento potesse partecipare a tutti i gruppi di lavoro e di riflessione, che stanno lavorando lungo questo obiettivo, ed è importante la partecipazione delle PMI, dell'industria, del settore industriale, che pure non ha aumentato però le sue quote di ricerca.

Come ultimo suggerimento i contenuti gli ha detti la collega Cabezón mi permetto di richiamare il tema della sanità. Ci sono in Europa istituti di ricerca, ricovero e cura di altissimo livello e bisogna creare una rete.